Monsieur le Président, c'est aussi mardi que nous aurons le débat sur la situation en Hongrie. Nous avons appris que la présidence en exercice de l'Union européenne, détenue par l'Autriche, a décidé de ne pas être présente à ce débat.

Il s'agit ici du respect des valeurs fondamentales de l'Union et je ne comprendrais pas que la présidence en exercice du Conseil ne soit pas présente pour assister à un débat dont on sait que l'objectif est précisément d'engager une procédure où le Conseil a une responsabilité lourde. Je ne comprends donc pas que vous acceptiez que le Conseil ne soit pas présent.